ha colpito con una ferocia estrema, con degli attentati vili che hanno provocato migliaia di vittime, che questa risoluzione intende fortemente condannare, ribadendo la vicinanza dell'Europa a questo processo di pace. Invece di cedere alla paura, il popolo somalo ha reagito, mostrando la sua forza e la capacità di rimanere unito. Sta a noi ora rimanere al loro fianco, sostenere questa popolazione stremata da decenni di conflitto in un percorso autonomo di pace, coinvolgendo gli attori internazionali e regionali. Perché la pace in Somalia, signora Presidente, signor Commissario, significa pace e benessere anche per tutti i paesi del Corno d'Africa.